tilefni þessarar umræðu er meðal annars útkoma mikillar skýrslu um starfsemi lífeyrissjóðanna þar sem fram kemur að lífeyrissjóðirnir hafi tapað

íslandi sé á einhvern hátt ófullkomið og að það þurfi að stokka upp við heyrum ýmsar hugmyndir frá háttvirtum þingmönnum og utan úr þjóðfélaginu við heyrum hugmyndir eins og að við eigum að afnema kerfið og koma hér upp gegnumstreymiskerfi við heyrum hugmyndir eins og að hér eigi að vera einn lífeyrissjóður og svo framvegis jafnframt heyrist talað um að stjórn lífeyrissjóðanna sé einhvern veginn ábótavant og það þurfi að breyta stjórnskipulagi sjóðanna við heyrum umræðu um það að fjárfestingarstefnu sjóðanna hafi verið ábótavant og svo framvegis mitt mat á þessu öllu saman er að flest af þessum hlutum er byggt á misskilningi þegar almennu lífeyrissjóðirnir voru innleiddir með lögum árið nítján hundruð sextíu og níu ég tel að það hafi verið mikið gæfuspor sem var stigið þá að vísu voru fyrstu tíu ár almennu sjóðanna fremur misheppnuð þar sem lífeyrissparnaður brann upp í verðbólgu en eftir að ólafslög voru samþykkt og verðtrygging varð almenn frá þeim tíma í kringum nítján hundruð áttatíu hafa byggst upp eignir í sjóðunum jafnt og þétt sjóðirnir eiga núna gríðarlegar eignir um tvö þúsund milljarða og lífeyrissjóðakerfið á íslandi er þriðja stærsta í heiminum miðað við höfðatölu sem er ótrúlegur árangur á þessum rúmu þrjátíu árum lífeyrissjóðakerfið á íslandi er þannig að þeir sem byrjuðu að borga inn í kerfið í upphafi þegar hin raunverulega sjóðsöfnun hófst í kringum nítján hundruð sjötíu og níu eru búnir að greiða inn í rúm þrjátíu ár en verða búnir að þeir fyrstu sem eru búnir að greiða inn alla sína starfsævi munu fara á eftirlaun í kringum eftir tíu ár ef vi berum íslenska lífeyrissjóðakerfið saman við til dæmis noreg sem hefur byggt á gegnumstreymiskerfi og tökum olíusjóðinn svokallaða sem á að standa undir lífeyrisgreiðslum norðmanna í framtíðinni er staða íslands og noregs að þessu leytinu mjög svipuð

er í hlutfalli við landsframleiðslu á mjög svipuðu stigi og olíusjóður norðmanna þannig að þegar við íslendingar tölum um gríðarlegt ríkidæmi norðmanna væri okkur nær að líta einfaldlega til lífeyrissjóðakerfisins hér heima hvað varðar hvort kerfið sé illa hannað eða illa uppbyggt er kerfið algjörlega að fyrirmynd þess sem sameinuðu þjóðirnar lögðu til í skýrslu sem gerð var í byrjun tíunda áratugarins það er við byggjum á þrískiptu kerfi við byggjum á kerfi þar sem eru almannatryggingar sem taka við þeim sem aldrei hafa verið á vinnumarkaði og þar af leiðandi ekki náð að safna upp lífeyrisgreiðslum og jafnframt þeim sem detta snemma út af vinnumarkaði af einhverjum ástæðum út af örorku slysum eða öðru slíku annað stigið er þessir starfsgreinalífeyrissjóða sem eru almennu sjóðirnir og lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins og síðan ofan á það kemur séreignarsparnaðurinn þar sem hver og einn fær út í samræmi við það sem hann hefur lagt inn

ámæli núna getum við sagt að vegna þess að það töpuðust miklir peningar í hruninu í þessari skýrslu sem ég minntist á áðan er þetta tjón metið á rúma fjögur hundruð sjötíu milljarða en ef við skoðum aðeins hvernig sú tala er fengin er óhætt að segja að það sé hægt að gera verulegar athugasemdir við þá útreikninga á íslenskum fjármálamarkaði hafi byrjað fyrsta janúar tvö þúsund og átta það eina sem gerðist fyrsta janúar tvö þúsund og átta var að það var nýársdagur það var enginn atburður sem taka fall á fjármagnsmörkuðum bæði hér heima og erlendis og bóka sem tap vegna hrunsins það er algjörlega ómögulegt með réttu hefði átt að taka sjötta eða sjöunda október og miða tapið við þá dagsetningu ef það er gert er tapið ekki fjögur hundruð sjötíu milljarðar heldur í kringum þrjú hundruð sjötíu milljarðar fólk hefur sagt ég hef séð í fjölmiðlum og umræðu fólk tala um að það sé búið að tapa öllum iðgjöldunum sínum mætir menn og konur bæði hér í alþingi og úti í þjóðfélaginu halda þessu að fólki þetta er þvílík vitleysa að það tekur engu tali það er best að útskýra þetta bara með líkingamáli það sem við getum sagt er tökum pott setjum hann í vaskinn heima hjá okkur setjum smáuppþvottaefni í og skrúfum frá vatninu hvað gerist jú jú vatnsborðið í pottinum hækkar það er iðgjöldin hækka en ofan á er gríðarlega stór bóla þessi stóra bóla er sú gríðarlega hækkun sem varð á fjármagnsmörkuðum bæði hér heima og erlendis árin tvö þúsund og fimm tvö þúsund og sex og tvö þúsund og sjö en fór síðan að falla tvö þúsund og átta gerum eitt tökum núna höndina og sópum í burtu froðunni sem hefur safnast ofan á vatnið í pottinum það er iðgjöldin iðgjöldin standa þarna eftir og meira að segja með ávöxtun það eru hreint og beint ósannindi að hér hafi orðið einhver algjör kollsteypa í lífeyrissjóðakerfinu það kom froða inn í kerfið og það fór froða út úr kerfinu þannig var það bara að fólk skuli leyfa sér að segja að það eigi að umturna þessu kerfi sem hefur tekist að byggja hérna upp sem íslensku launafólki hefur tekist að byggja upp á síðustu þrjátíu árum er vægast sagt ótrúlegt menn tala um að stjórn sjóðanna hafi verið ábótavant ég gerði skýrslu kemur í ljós að það er algjört meginfyrirkomulagið að atvinnurekendur og launþegar séu saman að stjórna sjóðunum hvers vegna skyldi það vera jú það er vegna þess að það eru mjög sterkir hagsmunir þessara aðila að sjóðirnir séu vel reknir að þeir ávaxti sig vel og það sé ekki farið með peninga í einhverjar bullfjárfestingar það er meginfyrirkomulagið hitt er aftur á móti annað mál að við erum með sjóði sem eingöngu hefur verið stjórnað af sjóðfélögum og þeir hafa ekki verið betur reknir en hinir við sjáum að þeim sjóði sem tapaði hvort það var næstmestu eða mestu er algjörlega stjórnað af sjóðfélögum þessi umræða er öll á villigötum og það er mjög miður að þingmenn og framámenn í þessu þjóðfélagi skuli taka þátt í þessari bullumræðu sem ég vil kalla og hananú